Vanaf dag één heb ik in deze zaal gezegd ik zal er achter staan, maar het moet wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn, zeker ook voor de agrarische sector en zeker als we spreken over het artikel 2 van het klimaatbeleid en het mag niet gaan ten koste van voedselproductie. In mijn land ik kijk ook naar collega Gerbrandy is men er volop mee aan de slag. Maar de ene keer heeft men het over de ene kant en de andere keer over de andere kant. Het moet dus uitvoerbaar blijven en deze oproep zou ik ook zeker aan de commissaris willen richten want anders weet een boer niet meer welke kant hij op moet gaan.